Am votat pentru raportul colegului Cristian Preda, deoarece prezintă o evaluare echilibrată a stadiului negocierilor de aderare cu Islanda.

Integrarea sa poate aduce beneficii economice, dar și o consolidare a politicii externe a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește relația transatlantică. De asemenea, ea ar contribui la dezvoltarea dimensiunii arctice a politicii regionale. Totodată, progresele Islandei pot avea efecte pozitive de stimulare a celorlalte state candidate la aderare. În același timp, trebuie acordată atenția cuvenită informării și comunicării publice, având în vedere divergențele existente în Islanda cu privire la proiectul integrării europene. În final, doresc să salut decizia Islandei de a ridica restricțiile de pe piața muncii pentru lucrătorii români.